Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Vsi se strinjamo, da je naš zdravstveni sistem potrebno prevetriti. V zadnjih letih je bilo izgubljenih preveč priložnosti. V stališčih smo slišali, da smo Socialni demokrati bili kritični na odboru. Ja, zakaj smo bili, kritični? V svoji predstavitvi je kandidat za ministra Aleš, Šabeder v svoji več kot petinštiridesetminutni predstavitvi odlično predstavil analizo zdravstvenega sistema, kar pomeni, da analize več v tem mandatu ne bo potrebno delati. Svoje prioritete pa je, osredotočil na top pet, tako jih je pač poimenoval. A zakaj je bila moja kritika na tem mestu izpostavljena? V besedah je bilo moramo, bomo, niso dovolj, zato, so potrebne spremembe zdaj in takoj. Tako je omenil bivši minister, žal so ga izgubili po pol leta in prepotrebnih novih izhodišč, o katerih bi lahko mi kot poslanci odločali, ni bilo. Na tem mestu bivšemu ministru Fakinu želim hitro okrevanje in vse dobro na na njegovi nadaljnji poti. prav zato pričakujem od bodočega ministra Aleša Šabederja, da bo hitro zavihal rokave in pričel z delom, kajti imamo zdravstveni sistem, ki smo ga podedovali iz bivše Jugoslavije. Bil je takrat razmeroma dober, vključeval in združeval, je na kazalnikih in ime, je visoko stopnjo solidarnosti. Po nekaterih kazalnikih je naš zdravstveni sistem, tudi danes, razmeroma visoko, vendar smo doživeli v tem vsem času, izredno negativna gibanja, solidarnost se je zmanjšala, zdravstveno varstvo ni več univerzalno in enako dostopno za vse. Žal pa je tudi demografija pripomogla k temu, kajti postajamo vse bolj starajoča se družba in odkrito bo potrebno sprejeti tudi zakon o dolgotrajni oskrbi. Kajti s tem, kar se soočajo danes starejši, enostavno, je potrebno narediti, konec in, stvari postaviti na pravo mesto. Kajti, leta dva tisoč dva tisoč petdeset bo že skoraj tretjina slovenskega prebivalstva starejša. Zame je ključno, da, bo novi minister jasno razmejil med javnim in zasebnim zdravstvom, predvsem, iz tega razloga, kajti v sedanjem sistemu se prevečkrat mešata zdravstveni in zasebni sistem. Ničesar nimam proti zasebnikom absolutno ne, da ne bo kakšne, napačne interpretacije, vendar, kadar zdravnik dela v javnem zdravstvenem sistemu in potem v napoti pacienta v popoldansko ordinacijo, kjer bo pač hitreje obravnavan, kjer bo seveda pacient moral plačati storitev, je zame nesprejemljiva. Treba je narediti vse, da ima, pacient v javnem zdravstvenem sistemu takojšnjo oskrbo, in zagotoviti tudi dodatna sredstva za nadurno delo in tako opraviti pretežni del v javnem sistemu. Kandidat je sicer opisal praktične primere, s katerimi se je soočal v UKC Ljubljana, kako to poteka, da več kot tri četrt njegovih zdravnikov ima dodatno sklenjeno pogodbo za opravljanje, dela oziroma dovoljenje za delo v popoldanskem času, kajti izpolnjujejo vse pogoje. Ja, in ti zdravniki danes rešujejo naš zdravstveni sistem, to vsekakor, popolnoma jasno, saj še do leta dva tisoč triindvajset ne bomo imeli dovolj zdravnikov na našem domačem tržišču, posebno pa je potrebno poudariti tudi to, da bomo se morali zelo, zelo potruditi, da bomo te zdravnike, ki bodo do leta dva triindvajset imeli specializacijo, prišli na naš trg, da jih bomo obdržali v našem zdravstvenem sistemu, moramo jim omogočiti dobre pogoje dela, prav tako ustrezno nagrado za njihovo delo in to je ključ, da enostavno, katerega bo se moral, spoprijeti nov minister za zdravje. Torej, na tem mestu pričakujem jasno razmejitev z zakonodajo med javnim in zasebnim, zdravstvom. Prevetriti bo potrebno tudi košarico pravic, ampak na ta način, da ohranimo in zagotovimo, da bodo vse zdravstvene storitve v celoti plačane iz zdravstvenega zavarovanja in ob tem tudi dodatno plačevanje za vse prepotrebne, zobozdravstvene storitve, ki so v zadnjem času že skoraj vse plačljive, kajti zobozdravstvo dan danes žal ni dostopno vsem, saj ne morejo privoščiti teh storitev. Potrebne so tudi spremembe na področju financiranja, kot izhaja iz naše koalicijske pogodbe. Na eni strani imamo nepravično dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki zavarovalnicam prinaša lahek dohodek, in dobiček, na drugi strani pa nam primanjkuje sredstev za zdravstvo. Zavarovalnice si delijo dobiček, kar menim, da ni prav, ta dobiček bi se moral vračati v zdravstvo, kajti v zadnjih letih je bilo opaziti oziroma opažamo, da so se izgubljale vse prepotrebne investicije v zdravstvo in enostavno bo potrebno tukaj narediti korake naprej. Žal od ministra, bodočega ministra nismo slišali, kako bi rešilo dopolnilno, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ga nadomestil z drugo, ustreznejšo stopnjo, vendar, z zakonodajo bomo to tudi naredili in to tudi pričakujemo. Treba je poudariti, da investicij v zadnjih letih na področju zdravstva je primanjkovalo, predvsem moram na tem mestu izpostaviti UKC Maribor, predvsem pljučni oddelek, ki že mislim, ki deluje v nemogočih razmerah, pacientov je vedno več in, enostavno sredstev zmanjkuje, v zadnjih letih pa se sploh ni vlagalo v investicije v UKC. Res je, da je tukaj krivo tudi vodstvo, kajti ni prijavljalo investicij in gre kritika tudi na tem mestu njim. Tudi čakalne dobe so velik problem, s katerimi se kandidat seznanil konkretno pri samem delu v tej največji bolnišnici, UKC Ljubljana. Izpostavil je, da je moč skrajšati čakalne dobe ob povečani produktivnosti. Če povečamo produktivnost za petnajst procentov, lahko pričakujemo skrajšanje čakalnih vrst nekje do leta dvaindvajset. V kolikor pa jih povečamo za dvajset procentov, je to možno izvesti že nekje do leta enaindvajset. To so koraki, ki gredo sicer v pravo smer, vendar, potrebno bo narediti, še hitrejše, kratkoročne, ukrepe, kajti staramo se, vedno več je potrebnih zdravstvenih storitev. Moram reči na tem mestu, da sem imela velikokrat na samem hearingu občutek, da smo, da izbiramo novega direktorja UKC, da imamo hearing za UKC, kajti ogromno, ogromno stvari je bilo, za katere se je moral, bodoči minister zagovarjati. Od, vseh težav, ki jih, s katerimi se je soočil v UKC Ljubljana. Na tem mestu želim še izpostaviti, da je zame zelo pomembno, da bo vzpostavil Agencijo za spremljanje kakovosti v zdravstvu, kajti prevečkrat se dogaja, da enostavno bolnišnice ne vedo, kakšni so naši zdravniki. Potrebno je pri določenih dodatno usposabljanje za kakovostno opravljanje svojega dela in zato menim, da je to izredno pomembno. Veliko stvari je še, vendar, čas je zelo omejen. Moja pričakovanja so velika, kandidat za ministra za zdravje, vidi, da misli, s svojo glavo, da je vzdržljiv, kar je tudi pokazal po dolgem hearingu, ki ga je imel, dopustimo mu, da svoja videnja realizira v praksi, in polna optimizma čakam na rešitve. Pri njegovem delu mu želim veliko modrosti in, premišljenih odločitev in vse dobro. Na drugi strani imamo kandidata za okolje in prostor. O njem bodo povedali moji poslanski kolegi več. Tudi njemu želim, vse dobro pri njegovem nadaljnjem delu, kajti, gradbena zakonodaja, soočenje z odpadki, uporaba plastičnih vrečk in še in še na področju okolja in prostora je v zadnjih letih povsem zamrlo in v njegovi predstavitvi, ki jo je predstavil, je korak v pravo smer in upam, da bo v tem mandatu to tudi realiziral. Hvala lepa.